Die Aus und Weiterbildung von Richtern und von Anwendern von Rechtsnormen ist heute leider noch immer viel zu sehr national fokussiert.

Dabei könnten wir so viel voneinander lernen und dabei Vertrauen aufbauen. Auch wenn es um die Anwendung europäischen Rechts und um die unterschiedliche Auslegung geht. Es gibt eine klare Erfordernis, weil grenzüberschreitende Problemstellungen ständig zunehmen und weil die Uniformität der Rechtsanwendung natürlich auch ein Anspruch von Bürgerinnen und Bürgern ist. Das erfordert Fortbildung, hochprofessionell organisiert. Dazu gehören die Rechtskoordinatoren, und dazu gehören auch elektronische Hilfsmittel, die in einer sicheren Umgebung entwickelt werden müssen. Die Auslegung geltenden Europarechts in verschiedenen Mitgliedstaaten wird zentral, auch für die Umsetzung. Dazu braucht es aber auch nicht nur Plattformen, nicht nur elektronische Hilfsmittel, sondern auch Begegnungen. Wir merken heute, dass immer weniger Menschen im öffentlichen Dienst auf Fortbildungen geschickt werden, denn im Zuge der Finanzkrise wird das als Allererstes eingespart. Aber hier wird ganz klar am falschen Platz gespart. Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch auf gute Rechtsanwendung.